forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um sameignarfélög frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin hefur fengið á sinn fund gesti og leitað eftir umsögnum eins og getið er um í nefndaráliti sem er að finna á þingskjali níu hundruð fjörutíu og níu í þriðju greinar frumvarpsins er kveðið á um að ákvæði þriðja kafla frumvarpsins um stjórnkerfi og réttarstöðu félagsmanna séu frávíkjanleg en önnur ákvæði verða ófrávíkjanleg nema annað komi fram með öðrum orðum er meginregla frumvarpsins sú að reglur um innra skipulag og innbyrðis réttarsamband félagsmanna eru frávíkjanlegar mikið samningsfrelsi hefur ríkt um innri málefni sameignarfélaga og er eitt af markmiðum frumvarpsins að tryggja það áfram auk þess sveigjanleika sem félagsformið býr yfir þau ákvæði sem einkum eru ófrávíkjanleg eru þau sem kveða á um réttarsamband félagsins og félagsmanna út á við í frumvarpinu er gerður greinarmunur á skráðum og óskráðum sameignarfélögum gert er ráð fyrir nýjum reglum um skráningu sameignarfélaga og verði frumvarpið samþykkt verður skylt að skrá í firmaskrá þau sameignarfélög sem stunda atvinnurekstur eða eru alfarið í eigu lögaðila einnig verður heimilt að óska skráningar þótt það sé ekki skylt í annarri málsgrein tuttugustu og fyrstu grein frumvarpsins er kveðið á um þá frávíkjanlegu meginreglu að hagnaði og tapi skuli skipt milli félagsmanna eftir eignarhlutföllum en ef þau verða ekki ráðin af félagssamningi skuli hagnaði og tapi skipt jafnt á milli félagsmanna sama regla gildir um skiptingu endurgreiðslu félagsmanna til félagsmanns sem þurft hefur að greiða félagsskuld og kostnað sem af því leiðir samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og aðra grein um skiptingu endurgreiðslukröfunnar gildir regla tuttugasta og fyrstu grein um skiptingu hagnaðar og taps það er endurgreiðslunni skal skipt milli félagsmanna eftir eignarhlutföllum ef þau verða ráðin af félagssamningi en annars jafnt ranglega segir því í lok athugasemda við tuttugustu og aðra grein frumvarpsins að greiðslan skiptist samkvæmt tuttugustu og fyrstu grein jafnt á milli félagsmanna sé ekki um annað samið í félagssamningi ákvæði þrítugustu og fyrstu grein um að félagsaðild erfist ekki leiðir af því hve persónulegt samstarfið er eins og fram kemur í athugasemdum við greinina að jafnaði eru það einstaklingsbundnar forsendur sem ráða hverjir veljast saman til samstarfs í sameignarfélagi og því er ekki talið rétt að félagsréttindi erfist almennt með svipuðum hætti og meðal annars hlutabréf þetta þekkist til dæmis úr samvinnufélagalöggjöfinni samanber sautjándu grein samvinnufélagalaga þar sem kveðið er á um að félagsréttindi séu hvorki framseljanleg né erfist í athugasemdum við þrítugustu og fyrstu grein þar sem segir að með tilliti til hagsmuna félagsmanna sé reglan sú að án sérstakrar heimildar í félagssamningi geti eignarhluti í sameignarfélagi ekki gengið að erfðum til annars aðila hefði ef til vill verið skýrara að tala um félagsréttindi enda eiga erfingjar rétt til greiðslu nettóeignarhluta hins látna í félaginu samanber aðra málsgrein þrítugustu og fyrstu grein reglan er hins vegar frávíkjanleg eins og fram kemur í þriðju málsgrein þrítugustu og fyrstu grein regla þrítugasta og fyrstu grein er einnig í samræmi við ólögfestar reglur dansks réttar en samkvæmt þeim gengur dánarbú ekki inn sem félagsmaður og getur ekki krafist slita félagsins aðrir félagsmenn gætu hins vegar mögulega krafist félagsslita samanber b lið fyrstu málsgrein þrítugustu og áttundu greinar frumvarpsins helstu athugasemdir í umsögnum til nefndarinnar lutu annars vegar að því að ekki væru gerðar breytingar á því fyrirkomulagi að sameignarfélög séu skráð í firmaskrá og hins vegar að því að ekki væru ákvæði um samlagsfélög í frumvarpinu nefndin tekur undir þá skoðun að æskilegt sé að gerðar verði breytingar í þá veru að skráning sameignarfélaga verði flutt til ríkisskattstjóra í eina miðlæga skrá fyrir landið þrátt fyrir að umfang skráningar sé mjög lítið til að það sé unnt verður hins vegar að skoða ákvæði annarra laga svo sem laga um verslanaskrár firmu og prókúruumboð númer fjörutíu og tvö nítján hundruð og þrjú og líklega fella þau lög brott nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt að þessu leyti en mælist til þess að sem fyrst verði farið yfir þær breytingar sem þarf að gera í þessu skyni enda hlýtur hagræði að vera fólgið í því að hafa eina miðlæga skrá fyrir þessa tegund félaga líkt og er um til dæmis hlutafélög þá getur nefndin einnig tekið undir þau sjónarmið að heppilegt væri að setja reglur um samlagsfélög í sama lagabálk og sameignarfélög svo sem dæmi eru um frá nálægum ríkjum í íslenskri löggjöf má sjá þess stað að samlagsfélagaformið sé til og viðurkennt samanber lög um verslanaskrár firmu og prókúruumboð númer fjörutíu og tvö nítján hundruð og þrjú þar er hugtakið samlagsfélag skilgreint í a lið þrítugasta og þriðju greinar auk þess sem í þriðju málsgrein níundu grein er kveðið á um að firma samlagsfélags skuli hið minnsta vera nafn eins félagsmanns sem hafi ótakmarkaða ábyrgð með viðauka sem bendi á félagsskap eða gefi til kynna að félagið sé samlagshlutafélag ef tillög samlagsmanna eru í hlutabréfum þar sem sameignarfélög og samlagsfélög eru þó ekki það eðlislík að með einföldum hætti væri unnt að fella þau undir það frumvarp sem hér er til meðferðar telur nefndin að aðeins þurfi að doka við og skoða vel lagatæknilega hvernig væri best að fella ákvæði um samlagsfélög inn í íslenska löggjöf í nefndarálitinu koma fram nokkrar breytingar á frumvarpinu sem nefndin leggur til

nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir og ágúst ólafur ágústsson skrifa undir álit þetta með fyrirvara undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara ólafur níels eiríksson birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson með